Szavazatommal támogattam az Európai Unió közös kül és biztonságpolitikájának tavalyi évét és jövő évi feladatait bemutató jelentés elfogadását, méltányolva annak igen alapos és több ponton újító, kezdeményező jellegét. A jelentés jól tükrözi, hogy a következő időszakban a közös kül és biztonságpolitika területén az Európai Unió konkrét, újszerű kezdeményezésekkel reagál a környezetében jelentkező új biztonsági kihívásokra, a transzatlanti viszony megváltozott tartalmára, mediterrán szomszédságunk destabilizálódására, és a nemzetközi terrorizmusra, illetve a brexit lehetséges következményeire. A beszámolóban ismertetett körülmények és érvek alapján elfogadom, indokoltnak tartom, hogy az EU és tagállamai védelmében az európai stratégiai autonómia megteremtése, az átfedések kiküszöbölése, a haderő mobilitás javítása, a PESCO megvalósítása, a közös kül és biztonságpolitikai missziók révén fokozott globális felelősségvállalás a jövőben plusz finanszírozást igényel.